Señor Presidente, los criminales convencionales no suelen buscar en general publicidad de sus crímenes.

Cuando se cometen en sociedades democráticas como las nuestras son crímenes gravísimos que atacan a hombres, mujeres, niños y ancianos, persiguiéndolos, torturándolos, mutilándolos o asesinándolos. Pero, además de destrozarlos a ellos y a sus familias, buscan el efecto propagandístico.

Ahora mismo, el terrorismo yihadista busca hacernos el mayor daño posible y debilitar nuestra democracia. Los de terrorismo son delitos eminentemente públicos.

Son víctimas, y sus víctimas son estigmatizadas y humilladas después cuando esos asesinos y sus entornos poseen capacidad de control social. El duelo de las víctimas del terrorismo tiene, por ello, una naturaleza doble una naturaleza privada, humana, que requiere atención y ayuda porque devasta los entornos, porque deja a la deriva a una parte de los familiares de las personas atrozmente asesinadas y una naturaleza pública, política, en el sentido de que en las sociedades democráticas son las libertades de todos las que atacan los terroristas. Por tanto, la justicia, la verdad, la memoria —que incluye la lucha contra el negacionismo de los hechos o cualquier otra forma de retórica indecente— resultan imprescindibles. Nadie se atreverá a apoyar la impunidad contra delitos de violación o asesinato de niños o mujeres. Pero, si esos niños o mujeres son asesinados por terroristas, habrá quien en algún momento pida impunidad para los asesinos terroristas por connivencia o por miedo. Hay pueblos en mi país donde se homenajea a asesinos y personas involucradas en asesinatos terroristas y donde los asesinos terroristas se sienten orgullosos por haber matado.

Porque el terrorismo sigue generando sufrimiento a las víctimas, a su dignidad, a la posibilidad de realizar un duelo sin secuelas cada nuevo atentado porque entonces siguen reivindicándose los asesinos con derecho a matar. Y esto no cierra los duelos. He conocido a cientos de víctimas de distintos tipos de terrorismo en España y considero que el Parlamento Europeo no ha desarrollado todo su potencial de atención a las víctimas del terrorismo.